Hvala lepa, gospod predsednik državnega zbora, spoštovani gospod poslanec in pa seveda vsi prisotni! Najprej opravičilo zaradi službene poti, da vam nisem mogel takrat, ko je bilo tudi vprašanje zastavljeno, na vaše vprašanje odgovoriti. Sprašujete me o vprašanju začasnih in stalnih spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami. Midva obadva veva, da to ureja deseti člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, na kar seveda obstaja potem pravilnik in pa kriterij za opredelitev vrste ter stopnje primanjkljajev oziroma motenj otrok. Ampak zdaj, da ne greva po teh paragrafih, ker obadva jih predobro poznava in to tudi ni namen. Namen je seveda v tem, da se vprašamo, ali smo v Zakonu usmerjanju otrok s posebnimi potrebami našli najboljšo rešitev, za vse tiste otroke, ki imajo čustvene, vedenjske, avtistične ali kakršne koli druge primanjkljaje in jim zdaj, po sedanji ureditvi, samo po sebi brez dodatnih intervencij ne ne pripada ta, stalni spremljevalec. Vprašati se tudi moramo, kako smo pravzaprav koncipirali tega stalnega spremljevalca. Torej kot nekoga samo z srednješolsko izobrazbo, kot nekoga, ki pravzaprav nudi fizično pomoč, samo, tistim, ki so težje gibalno ovirani, ki so slepi, in tako naprej. Zatorej je najino vprašanje, ki ga imava in ki mi ga na neki način zastavljate, vprašanje prihodnosti. Vprašanje prihodnosti v tem smislu, kako bi bilo prav, da v prihodnje uredimo, v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Mi smo v preteklosti, v preteklem obdobju, nekaj let nazaj imeli pilotni projekt Asistent. In asistent, ki je povsem nekaj drugega kot pa spremljevalec, ki je samo za fizično pomoč, se je izkazal, vsaj tako mi poročajo moji sodelavci, kot boljša rešitev za otroke z vedenjskimi, čustvenimi, avtističnimi, in tako naprej, motnjami. Ker tam ne gre toliko za vprašanje fizične pomoči, kot gre za vprašanje stalnosti, zagotavljanja varnosti, zagotavljanja, tega, da se otroci, ki že tako ali tako imajo te primanjkljaje, pač počutijo, počutijo varne. In mi na ministrstvu snujemo sedaj spremembe Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, to je eno. Zato da bi, če bi bilo tako mnenje tudi stroke, uvedli asistente, ki so neka druga kategorija kot spremljevalci. In seveda potem druga stvar, tisto, kar, tisto, kar je, da bi v tem vmesnem času, dokler pa da, dokler da lahko sprejmemo spremembe Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, še naprej nadaljevali s pilotnim projektom, ki bi, še naprej poskušal, z asistenti, kajti mislim, da smo, v zadnjem, v zadnjem delu projekta jih imeli, mislim, da dvesto, tam okrog, če se, to številko govorim na pamet in se opravičujem, če ni, če ni prava. In je to eden od načinov, kako lahko, recimo temu blažimo ne ravno dobro situacijo na tem področju. Hvala lepa. Hvala, gospod minister. Gospod Željko Cigler, izvolite. ...